En la propuesta de reforma de la Política Agrícola Común que usted nos presentó el 12 de octubre, habla usted de la supresión del régimen de cuotas de azúcar, y también habla usted de que se acaben los derechos de plantación de viñedos. El Parlamento Europeo, en el informe del señor Dess, que hemos votado recientemente en esta Cámara, es partidario de que continuemos con derechos de plantación a partir del año 2015 y de que no se liberalicen los derechos de plantación de viñedos, y es también partidario de mantener el régimen de cuotas de azúcar hasta el año 2020, al menos. ¿Va usted a seguir y apoyar la posición del Parlamento y la decisión del Parlamento en estos dos temas?